ami reményeim szerint nem csak egy pozíció marad, hanem egy egész komoly intézménnyé válik. Ez a tisztség létrehozása már rég megérett az Unió, mindnyájan úgy gondoljuk itt a Parlamentben.

Örömömre szolgál, hogy a tanácsi következtetések jelenlegi tervezetében az eredetileg javasolt egy év helyett két év szerepel, hiszen ez volt a mi európai jelentésünknek is az egyik legfontosabb eleme a mandátum időbeli kiterjesztése. Ahhoz, hogy egy új képviselő munkájának komoly nemzetközi hatása legyen, idő kell. Továbbá az új emberjogi tisztség létrehozásakor elengedhetetlen a megfelelő, rugalmas és hatékony mandátum meghatározása, valamint az ennek végrehajtásához szükséges eszközök biztosítása, illetve annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a Parlament kérdéseire ez az új tisztség, főképviselő mandátuma gyakorlása során válaszolhasson. Ezen emberjogi csomag tanácsi elfogadása egy újabb lépcső lesz az uniós emberjogi stratégia kialakításában, mely reményeim szerint elősegíti a hatékonyságot ezen a területen.